Hvala lepa za besedo, predsednik. Repliciral bi samo na en del, in sicer to, kar se tiče, spoštovanja odločbe ustavnega sodišča. Če ste me dobro poslušali, samo uvodoma povedal, da absolutno zagovarjam spoštovanje odločbe ustavnega sodišča in da moramo skupaj najti neko rešitev, ki bo v skladu z odločbo ustavnega sodišča in tukaj razmišljamo popolnoma enako. Treba je pa najti konsenz in pravo pot, ki hkrati ne bo ogrožala javnega šolstva. Ko pa govorimo o tem, a je šolstvo brezplačno ali ne, osnovna šola v Sloveniji je brezplačna. In spoštovani kolegi, upam si trditi, tudi primerjalno z ostalimi evropskimi državami, na mnogo, mnogo višjem nivoju, kar se tiče kvalitete. V ostale zadeve pa se ne bi spuščal pa repliciral. Hvala lepa.